Das Europäische Jahr war aus meiner Perspektive durchaus ein erfolgreiches Jahr, weil es gezeigt hat, wie wichtig politische Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik ist. Das ist deutlich geworden in den zwölf Themenmonaten, die das genau herausgearbeitet haben. Ich habe auch im Deutschen Bundestag angeregt, dass es einen regelmäßigen Kohärenzbericht gibt mittlerweile gibt es eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes.

Gleichzeitig und da widerspreche ich meinem Kollegen haben wir eine gute Kampagne gehabt, die gleichzeitig gezeigt hat, dass beispielsweise eine Textil-Allianz verstärkt auf den Weg gebracht wird, auch durch die neue Ratspräsidentschaft. Gleichzeitig möchte ich ganz klar sagen, dass das ein Auftakt war für die Nachhaltigkeitsziele 2030, die wir den nächsten Jahren jetzt angehen werden die Kohärenz wird verstärkt. Ich danke dem Kommissar und den Vertretern der Ratspräsidentschaft für die erfolgreiche Arbeit, die sie gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission geleistet haben.